Los consumidores son también o, mejor dicho, son ante todo productores y cualquier beneficio conseguido con la erosión de sus condiciones sociales y laborales no puede considerarse un beneficio real.

La situación es tan grave que afecta incluso a la seguridad aérea, tal y como han denunciado estudios recientes. Por ello, pido a la Comisión que no profundice en la liberación del sector de la aviación a costa de los trabajadores, tal y como ya se plantea en acuerdos como el ACS o en su apuesta por el cielo único. Debemos partir de la armonización previa de las condiciones salariales, de la seguridad laboral y de la negociación colectiva, o se seguirá destruyendo empleo de calidad y forzando las condiciones laborales a la baja.

El primero es el de la propiedad pública en conexión con la liberalización del sector, hemos visto graves privatizaciones de aerolíneas e infraestructuras aéreas en los últimos años. Nos oponemos a estas privatizaciones porque, como demuestra el caso de AENA en España, son auténticos escándalos un regalo de lo público a los inversores financieros con el apoyo de la Comisión.